Les hemos dicho, una y otra vez durante estos años, a los que han representado el mismo papel que usted —y como le acaba de decir el señor Jáuregui— que hablamos de falta de cooperación leal.

Porque ustedes han querido bloquear esta posibilidad. Si el señor Jáuregui, que tiene en el ADN la capacidad de negociación pura y de llegar a consensos, no lo ha podido hacer, es por falta de cooperación de ustedes. Así que vamos a empezar a decir las cosas como son. Hace veinticinco años que funcionamos con una Decisión que se ha quedado vieja y pequeña. Este no es el Parlamento de 1995, y necesitamos esas prerrogativas que ustedes, argumentando las razones más variadas, no quieren conceder a este Parlamento. Y se equivocan. Porque perdemos credibilidad. Porque necesitamos poder desarrollar ese derecho de investigación. No es justo, no es decente que instituciones hermanas como son el Consejo y la Comisión Europea aten las manos del Parlamento Europeo —que representa a quinientos millones de europeos que eligen directamente a sus representantes en esta Cámara— cuando ejerce las funciones que le son otorgadas. Y esta es una de las que nosotros tenemos derecho a desarrollar. No es justo que el señor Jáuregui haya trabajado durante cinco años, como lo ha hecho también la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la señora Danuta Hübner, y la Secretaría de la Comisión AFCO. No es justo, Nos han dado con la puerta en las narices. Así que yo lo único que puedo decir es que no ha habido la diligencia debida por su parte y que agradezco al señor Jáuregui, en el último debate en esta Cámara, su trabajo.